Señor presidente, la compañía británica Vesuvius ha anunciado recientemente el cierre de dos de sus plantas en España, una de ellas en mi región, Asturias, y despedido a más de cien trabajadores. Una decisión difícil de entender, cuando estas plantas operan con beneficios, tienen unas relaciones laborales flexibles y no hay indicadores objetivos que puedan explicar esta decisión. Yo quiero recordar a Vesuvius que, en Europa, existe la economía social de mercado y que las decisiones empresariales tienen que estar basadas en la lealtad mutua entre los trabajadores y la empresa.